În prezent, sectorul autovehiculelor se află într o dezvoltare rapidă datorită dezvoltării tehnologiilor.

Curând vom avea conducerea parțial autonomă, sisteme de parcare complet autonome, evitarea coliziunilor și asistență în blocajele din trafic, iar, într un viitor nu prea îndepărtat, conducerea complet autonomă. Comisia Europeană trebuie să gândească o strategie și un plan de aducere la zi a legislației, care să se adapteze urgent la noua realitate legislația existentă privind răspunderea, protecția datelor, siguranța cibernetică s au adus nenumărate argumente aici legislația existentă privind omologarea de tip a autovehiculelor trebuie analizate și revizuite în perioada următoare.